Die Europäische Union gründet sich auf den Prinzipien der Freiheit, der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten. Bei aller Kritik, die wir hier mitunter an der Europäischen Union insgesamt haben wenn man die Menschen heute in der Ukraine mit der europäischen Fahne durch die Straßen ziehen sieht, sind es genau diese Prinzipien, nach denen die Menschen sich sehnen, es sind genau diese Prinzipien, für die diese Menschen kämpfen. Diese Prinzipien sind auch die Leitprinzipien für das auswärtige Handeln der Europäischen Union insgesamt. Deswegen ist es wichtig, dass wir in unserem außenpolitischen Werkzeugkasten ein Instrument haben, das sich gezielt um Demokratie und Menschenrechte kümmert, das europäische Instrument für Demokratie und Menschenrechte, englisch EIDHR. Was ist ein Instrument? Ein Instrument ist im Grunde wenn man es allgemeinverständlich ausdrücken will nichts anderes als ein Topf voller Geld und Regeln, wie man an dieses Geld herankommt, wie es ausgegeben werden darf. Darüber haben wir jetzt sehr lange verhandelt, wie das in den nächsten sieben Jahren geschehen soll.

Das bedeutet konkret, dass es nur dort greift, wo z.

in der Entwicklungszusammenarbeit, in der Nachbarschaftspolitik, in der Zusammenarbeit mit den Beitrittskandidaten die Menschenrechtspolitik etwas nicht leistet, was sie aber leisten sollte.

Wo das also der Fall ist, wo ein Bedarf da ist, greift dieses europäische Instrument für Demokratie und Menschenrechte. Was bedeutet das konkret? Mithilfe dieses Instruments können wir Menschenrechtsaktivisten, Nichtregierungsorganisationen, Einzelpersonen helfen, die in besonders schwieriger Situation nehmen wir zum Beispiel mal Weißrussland, nehmen wir bestimmte Länder der arabischen Welt, nehmen wir auch Länder in anderen Regionen der Welt, in Lateinamerika oder in Asien unter Druck geraten.

Wir können Unterkunft geben, wir können materiell helfen, wir helfen im Kampf gegen die Folter, wir helfen dabei, die Todesstrafe weltweit zu ächten, wir kümmern uns darum, dass Minderheiten nicht diskriminiert werden. Das sind Ziele der Europäischen Union. Das ist eine Politik der Europäischen Union, die weltweit große Achtung erfährt. Zum Thema Minderheiten muss ich eines sagen Es ist immer wieder erstaunlich, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sich nicht darauf einigen können, dass es Minderheiten gibt. Wir dürfen offiziell nur von Personen sprechen, die zu Minderheiten gehören.

Wir wissen, dass es eine deutsche Minderheit in Ostbelgien gibt. Selbstverständlich gibt es Minderheiten.

Zum ersten Mal ist es gelungen, bei den wirtschaftlichen und den sozialen Rechten ein Grundrecht auf die Führung eines Unternehmens zu verankern. Ich sage Ihnen ganz offen, dass mir das wichtig war. Genauso haben wir ein Grundrecht auf einen menschenwürdigen Lebensstandard verankert, und selbstverständlich gehört corporate social responsibility auch zu den Zielen eines solchen Instruments. Mit anderen Worten Wir haben ein breit gefächertes, flexibles Instrument geschaffen, mit dem es hoffentlich gelingen wird, die Menschenrechtspolitik nach vorne zu bringen. Elmar Brok hat es eben gesagt Die Überprüfung in der Mitte der nächsten Legislaturperiode ist etwas ganz Wichtiges. Das nächste Parlament muss auch ein Recht haben, die strategischen Weichen bei der Umsetzung dieses Instruments zu stellen. Das war ein sehr umstrittener Punkt mit den Mitgliedstaaten. Das sind dieselben Mitgliedstaaten, die mitunter das Demokratiedefizit in der Europäischen Union beklagen. Es ist glücklicherweise gelungen, an dieser Stelle zumindest einen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Und zum Schluss Demokratie. Wahlbeobachtung findet auch statt unter diesem Instrument. Manchmal ist es etwas zu bürokratisch in der Anwendung. Ich bin deswegen froh, dass es gelungen ist, auch einen Bezug zum Europäischen Demokratiefonds, dem European Endowment for Democracy zu schaffen in der Verordnung, die die gemeinsamen Regeln für alle Instrumente festlegt. Das ist gut, wir haben ein neues Gerät, ein Instrument geschaffen, das flexibler ist. Zwanzig Prozent mehr Haushaltsmittel stehen in den nächsten sieben Jahren für Demokratie und Menschenrechte zur Verfügung.